Wir reden heute über die Schizophrenie, die sich in den von diesem Haus gewollten immensen neuen Anforderungen an den CO2 Ausstoß von Pkw äußert. Wir reden darüber, dass die EU krampfhaft, nach bester planwirtschaftlicher Manier, eine Industriestrategie sucht, während sie ihrem besten industriellen Zugpferd der Automobilindustrie den Garaus machen will. Wir reden darüber, dass die EU für Elektroautos null Emissionen unterstellt, was wissenschaftlicher Unfug und physikalisch komplett unmöglich ist. Frau Kollegin Dalli, wenn Sie hier von Fahrzeugen reden, zeigt das vor allem ihre Ahnungslosigkeit. Wir reden darüber, dass Sie hier gerade die großen deutschen Autobauer ins Mark treffen und so Deutschland schwächen, von dem sie andererseits aber erwarten, dass es ihre Sparguthaben bei Banken garantiert, die Kohäsionspolitik und die Agrarsubventionen finanziert und ihre Wettbewerbsschwäche toleriert. Meine Damen und Herren, das wird nicht gutgehen. Lassen sie ab! Halten Sie ein! Und das gilt nicht nur für Sie, sondern für die von mir ganz und gar nicht geschätzte deutsche Regierung leider ebenfalls, die leidet nämlich an der gleichen Schizophrenie.